Oft fehlt das Geld für Alarmpläne, für Überflutungsbilder, für Pegelmessstände, für Ausrüstung für unsere freiwilligen Helfer oder auch für Hochwasserhinweiskarten. Es ist ganz wichtig, auch für die Prävention Mittel zur Verfügung zu stellen und auch in diesen Bereich zu investieren. Es fehlen auch oft die Mittel für entsprechende Schutzbaumaßnahmen.